Vsem en lep pozdrav še enkrat. Danes po nujnem postopku obravnavamo predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost. Tokrat, moramo pomiriti strahove, ki bi se morda, pojavili. Ne gre za spremembe ali za povišanje davčnih stopenj. Gre preprosto za zakon, ki bo uskladil slovensko zakonodajo z evropskimi direktivami, s prenosom katerih Slovenija že zamuja. Čim bolj poenotena davčna pravila med državami članicami pa pomenijo manj in nesmiselnega tekmovanja med državami in manj davčnega izogibanja. Vsebina zakona pa je vezana na pravilno ugotavljanje in obračunavanje davčnih osnov pri davku na dodano vrednost. Predvsem za podjetja, ki poslujejo na na več trgih. Ti zavezanci imajo namreč priložnost, da s kreativnim računovodstvom in prenašanjem obveznosti med državami zmanjšujejo svojo davčno osnovo oziroma prenesejo svojo obveznost tja, kjer je nižja. Evropske direktive tako ravnanje preprečujejo in tudi Socialni demokrati smo zagovorniki načela, da, da se davčna obveznost plačuje tam, kjer je ustvarjena. Področja, ki jih zakon ureja, se navezujejo na trgovanje z investicijskimi kuponi na področje telekomunikacijskih in drugih elektronskih storitev. Zmanjšujejo se nekatera administrativna bremena zavezancev ter podaljšuje veljavnost mehanizma obrnjene davčne obveznosti pri prenosu pravic do emisije toploglednih toplogrednih plinov. Vsa ta področja morda nimajo neposrednega vpliva na vsakdanje življenje ljudi, njihova ureditev pa zagotavlja urejen in usklajen davčni sistem, ki preprečuje zlorabe v korist vseh. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato pod prli predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost. Hvala.